Poleg močnega eura potrebujemo tudi strukturne reforme po državah, ki bodo zagotavljale stabilno politiko, tako gospodarsko kot socialno, in dajale še večjo stabilnost življenju znotraj posameznih držav. Potrebujemo močne bančne sisteme v posameznih državah, ki ne bodo imeli terjatev

Euro in pa Centralna banka sta se že dokazala pri reševanju problemov v Grčiji, na Irskem, verjamem, da bosta kos izzivom tudi v prihodnjih letih, tudi v primeru krize. Gospa Christine Lagarde je strokovna, izkušena oseba, ki uživa veliko zaupanje, zato bo tudi dobila moj glas pri glasovanju.